Lamento mucho que se vayan, porque pienso que la firme vocación de libertad de los británicos es más necesaria que nunca para reformar la Unión Europea pero les felicito precisamente por su valor para defender lo que creen que es justo y jamás dejarse intimidar en la historia. Las elecciones británicas son, para nosotros, una gran oportunidad. La Comisión y todo este Parlamento deben hacer un examen de conciencia, el que no hicieron el 23 de junio de

Por el contrario, se dedicó a descalificar la decisión de los británicos.